Dakle, ova ribarstvena politika je i socijalna i gospodarska i najviše govori o ekološkoj održivosti. Ono što posebno želim pozdraviti, to je regionalizacija. Dakle, odluke se neće donositi u Bruxellesu nego u zemljama članicama, što smatram da je vrlo važno.

Također, ovdje vidimo da će biti veća informiranost potrošača, što je vrlo važno, a budući da dolazim s Mediterana, s Jadrana, iz Hrvatske, smatram da je vrlo važno da se priznaje zanimanje ribar, a posebno da se zaštićuju mali ribari i to vidim kao veliku razliku i to želim posebno pozdraviti i naravno pozdravljam zaustavljanje prekomjernog izlova i naravno da ću glasovati za ovaj prijedlog.